Im Notfall wird schließlich der Rettungsschirm aufgespannt. Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert und auf die gesamte Eurozone umgewälzt. Herr Präsident Barroso, Sie meinten, Wachstum müsse gerechter verteilt werden.